Gospođo predsjednice, na moju grupu, na mene osobno, a mislim da i na mnoge druge zastupnike veliki su utisak ostavile riječi koje je papa Franjo izgovorio u ovom domu kada je zatražio da se Europska unija suprotstavi ideologiji otpada, da izađe u susret ljudima koji su u potrebi, koji bježe od rata i siromaštva, da im se ne okreću leđa, da ih se ne tretira kao otpad. Izvješće kolege Guerrera u velikoj mjeri daje odgovore na taj zahtjev i daje sliku Europske unije kao vjerodostojne i djelotvorne snage na humanitarnom planu. Osobno bih volio da se također slijedi Franjina poruka da ne odbacimo ni nerođenu djecu jer ona nisu kriva za zločine, za silovanja. Možda su naša srca u Europi pretvrda da i taj dio poruke prihvatimo, ali se nadam da će Europa evoluirati u tom smislu. Dakle možemo i moramo bolje, ali isto tako želim ovdje iskazati priznanje kolegi Guerreru na dobrim prijedlozima u svom izvješću, na otvorenosti na dijalog koju je pokazao tijekom pripreme rezolucije.